Elnök Úr, tisztelt Biztos Úr, tisztelt Képviselőtársaim! Katainen biztos úr a felszólalásában szektoriális szabályokra, az Unió által korábban meghozott intézkedésekre, tagállami szabályozásokra utalt. Éppen egy hete, múlt szerdán Luxembourgban voltam Antoine Deltour tárgyalásának ítélethirdetésén, és az az ítélet, amely megszületett, az annak a legvilágosabb jele, hogy mindaz, amiről Ön beszélt Biztos Úr, az a továbbiakban nem alkalmas a közérdekű bejelentők védelmére. Annak a bizonyítéka, hogy a meglevő európai és tagállami szabályozások nem képesek megvédeni a közérdekű bejelentőket, hogy szükség van egy egységes európai szintű és a jelenleginél hatékonyabb és erőteljesebb szabályozásra. És azt is világosan bizonyítja, hogy nincs tovább időnk. Az az ítélet, ami megszületett Luxembourgban, elbátortalanítja a közérdekű bejelentőket, hogy nyilvánosságra hozzák azokat az információkat, amely az európai állampolgárok és az európai társadalmak érdeke. Hogy ez ne történjen meg, és hogy meg tudjuk védeni az európai állampolgárok érdekeit, ehhez sürgős lépésre van szükség a Bizottságtól.